Señora Presidenta, señor Comisario, la pobreza genera las grandes desigualdades de nuestro planeta. No es posible entender el siglo XXI con un sistema que continúe agravando las diferencias entre las personas en función del lugar de nacimiento, género o expectativas de desarrollo de su país. Es indispensable crear un nuevo marco social, laboral y económico que sea garante de las necesidades básicas de nuestra población. Alrededor de 80 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza las mujeres representan más de la mitad y los niños 20 millones. La Plataforma objeto de este informe puede contribuir a conseguir mayor justicia social en Europa. Urge priorizar las políticas de educación y juventud como un elemento fundamental sobre el que vertebrar una sociedad más justa y equitativa la revisión de los contratos de trabajo precarios que han proliferado en muchos Estados miembros y que agravan la segmentación del trabajo y vulneran la protección de los grupos más débiles el reconocimiento de los derechos de las mujeres en zonas rurales, donde no se valora su contribución al trabajo y quedan excluidas de los derechos básicos de todo empleado

Las medidas de austeridad, tan necesarias en este momento de crisis, no deben ser incompatibles con el mantenimiento de los servicios sociales básicos.

Debemos garantizar su protección social y fomentar un escenario más próspero que ayude a reducir estas cifras.